které by mohly vést ke zločinům, a především zločinům proti lidskosti. Rád bych v této souvislosti vyzval Evropskou unii, Evropskou komisi, Evropskou radu, aby se více zasadily o včasné řešení krizových a konfliktních situací, které mohou vest k páchání krutých zločinů. Rád bych také poukázal zejména na význam a účinnost výměny informací a koordinaci při vyšetřování nebo při preventivních opatřeních mezi institucemi.